Panie Przewodniczący! Pozwólcie Państwo, że przedstawię kilka uwag, które są wynikiem uważnego słuchania dzisiejszej debaty.

Myślę, że koledzy, którzy to mówili, zapominają, że w Unii Europejskiej są kraje i to nie jeden czy dwa i nie tylko Grecja które mają zadłużenie wewnętrzne powyżej

I te rachunki właśnie dzisiaj trzeba płacić.

Jeżeli perspektywa 20 lat na ograniczenie zadłużenia o połowę jest perspektywą długą, to jaka perspektywa jest perspektywą krótką. Ja sobie dłuższej perspektywy w tej sytuacji nie wyobrażam. Czy można zrezygnować z kar albo czy system kar jest systemem restrykcyjnym? Ja 15 lat temu, kiedy jeszcze studiowałem, uczyłem się o kryteriach konwergencji, że one są kryteriami obowiązującymi. Ale one były obowiązującymi kryteriami tylko i wyłącznie na papierze. Jeżeli kogokolwiek obowiązywały, to obowiązywały tylko tych, którzy aspirowali do strefy euro, natomiast nie obowiązywały nikogo w strefie euro. W związku z tym bez kar bez restrykcyjnych kar, jak mówią niektórzy tego systemu po prostu się nie uda wprowadzić. Te sankcje na papierze były, a realnych sankcji jak pamiętamy, jak wiemy do dzisiaj realnie nie ma. Ostatnia uwaga panowie z frakcji socjalistycznej podnosili kwestię, że powinniśmy realizować strategię 2020, a nie tylko ciąć wydatki.

I to jest instrument, który

Komisji Europejskiej daje wpływ na to, czy kraje członkowskie realizują strategię 2020 czy nie, więc warto mówić prawdę. Namawiam do przyjęcia tego pakietu, bo brak zgody Rady, Komisji i Parlamentu w tej sprawie będzie